Pane předsedající, vhledem k tomu, že v současné době dochází k agresivnímu jednání Turecka v oblasti severní Sýrie, a vzhledem k tomu, že tuto situaci pokládáme za mimořádně vážnou a domníváme se, že EP by se jí měl zabývat, navrhujeme, aby tento bod byl ukončen rezolucí, která by byla hlasována na druhém říjnovém plenárním zasedání.